Car si le TSCG doit être remplacé par un traité qui encourage la convergence économique et sociale des pays européens et, plus particulièrement, des pays de la zone euro, il ne peut l'être qu'en évitant évidemment de reprendre des mesures comme celles qui ont conduit à l'accentuation de l'austérité. Pour l'instant, reconnaissons le, la Commission n'analyse que les données budgétaires, mais aucune vision globale n'est envisagée. Pourtant, il serait vraiment plus pertinent de prendre en compte tous les indicateurs, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou économiques, et pas uniquement budgétaires. En ne prenant en compte qu'une partie des données, le TSCG empêche les États membres d'investir et, on le sait tous, sans investissement, aucune relance économique n'est possible. Cela signifie tout simplement de nouveaux emplois en moins et plus de précarité pour les citoyens européens. La modification du TSCG est donc une condition indispensable pour proposer des emplois de qualité au plus grand nombre et lutter contre la pauvreté grandissante dans l'Union européenne. Le fait de considérer le budget comme une entité déconnectée de la vie des Européens a créé, comme vous le savez, des inégalités inacceptables en Europe au lieu d'apporter des solutions pour les réduire.

Nous pouvons en constater les dégâts tous les jours. Le retour à la confiance des citoyens nécessite un changement de cap social et économique majeur.